Perché la verità è questa ancora si ritiene l'arma nucleare come una cosa importante, una cosa di cui non si può fare a meno, tanto è vero che in molti Stati non occidentali si fa la corsa al know how per capire come ci si può dotare di armi nucleari che possano offendere non che possano difendere o che possano garantire la sicurezza. Sento ancora parlare di garantire la nostra sicurezza attraverso le armi nucleari, ma la sicurezza di chi? Penso che ormai siamo arrivati al punto in cui le armi nucleari dovrebbero scomparire proprio dalla faccia della terra, perché sono soltanto una minaccia al genere umano, non servono proprio a niente. Purtroppo noi diplomaticamente, come Unione, non abbiamo nessun potere e quindi chi ce le ha e chi le vuole fare continuerà a farle, sono parole e resteranno al vento, purtroppo.